Wissen Sie, dass die Eisenbahn für jeden Stromverbrauch bezahlen muss, dass die Eisenbahn, die Dieselloks für Treibstoff bezahlen müssen, dass der Luftverkehr davon befreit ist, was 30 Milliarden EUR jedes Jahr ausmacht? Wissen Sie, dass es auf der Schiene eine verbindliche Schienenmaut für jede Lokomotive auf jedem Streckenkilometer gibt, die in der Höhe unbegrenzt ist, während es gleichzeitig auf der Straße eine freiwillige Entscheidung der Mitgliedstaaten ist, ob überhaupt eine Straßenmaut erhoben wird? Meist gilt sie nur auf Autobahnen für Lkw ab 12 Tonnen und ist in der Höhe gedeckelt. Halten Sie das daher aufrecht?

Warum können Schüler und Studenten für einen Taxipreis von einer Metropole in die andere fliegen, aber das Fahren mit der Bahn ist doppelt bis dreifach so teuer, und der Staat kassiert die Mehrwertsteuer noch mit? Können Sie dazu etwas sagen und Ihre Behauptung aufrechterhalten?